Niezależnie od opcji politycznych wszyscy zgadzamy się co do faktu, że ochrona środowiska jest obowiązkiem ludzkości. Dotyczy to również ograniczania spalania paliw kopalnych, czyli redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jednak realizacja takiego programu nie może być prowadzona w oderwaniu od realiów gospodarczych i sytuacji, w jakiej znajdują się poszczególne państwa wspólnoty. Mój kraj, Polska, dokonał ogromnego wysiłku w modernizacji poskomunistycznej, opartej na węglu gospodarki, w tym także potężnej redukcji emisji CO Działania te oznaczają konkretne wyrzeczenia i koszty dla obywateli. Nakłady na energetykę ograniczają możliwości rozwoju w innych dziedzinach. Nawet obecna redukcja o 20 w naszych realiach gospodarczych będzie bardzo trudna i niesie negatywne konsekwencje społeczne. Polskie weto nie jest przejawem niezrozumienia, nonkonformizmu czy izolacji, ale wynika z chłodnej oceny sytuacji, z diagnozy i ograniczonych możliwości, jakimi dysponujemy. Ponadto jest jedna atmosfera na świecie i opinię publiczną bulwersuje fakt, że najwięksi truciciele, potężne gospodarki światowe Stany Zjednoczone, Chiny i Indie nie podejmują znaczących działań, co uderza w konkurencyjność i podważa sens całego projektu.